Čisto na kratko, kolega Reberšek, če bi bil, prej v dvorani, in poslušal moje izvajanje, bi vedel, da sem bil kritičen do vseh preteklih vlad, ne glede na to da smo a smo Socialni demokrati v teh vladah sodelovali ali ne, ne glede na to, a je bila vlada desna ali ne, ampak ker te ni bilo, v dvorani seveda tega nisi mogel slišati. Tudi v mojem izvajanju sem, v bistvu ovrgel tisto, kar si rekel glede ustavnega sodišča, v zvezi vseh presoj ustavno sodišče je reklo, da je vse okej, čeprav si ti omenjal, da, je vse to, še vedno na ustavnem sodišču, pa ni, Ustavno sodišče je reklo, da je, bil proces umeščanja trase, o kateri govoriš ti in sploh ni del tega zakona, je ustavno sodišče reklo, da je okej, govoriš o ceni na pamet to, kar delaš v bistvu že kar nekaj časa, ministrica in državna sekretarka sta že neštetokrat povedali, da je samo študija iz leta dva osem relevantna, vse ostalo, je govorjenje na pamet, tako da upam, da se bo to v prihodnosti nehalo. Trasa, ki je se umeščala petnajst let, in sem sem rekel, preden bom zdaj ponovil, da tisti, ki dvomi da se v petnajstih letih na mizo niso dali vsi dvomi in se dvomi, dvomi razrešili, ima hud problem, zavaja ali celo laže. In še enkrat ponovim, Socialni demokrati bomo soglasno podprli ta poroštveni zakon.